Zanim przejdę do sedna sprawy chciałem powiedzieć, że w wypowiedziach kilku moich szanownych kolegów usłyszałem wiele oczekiwań w stosunku do prezydencji polskiej w zakresie tego konfliktu. Chciałem jednak przypomnieć, że prezydencja może jedynie wspierać Wysoką Przedstawiciel, dlatego że traktat lizboński przekazuje wszystkie kompetencje w zakresie polityki zagranicznej Wysokiej Przedstawiciel.

Chciałem powiedzieć, że my oczywiście niepokoimy się sytuacją w Górnym Karabachu, ale są takie miejsca bliskie temu rejonowi, gdzie odczuwane jest nie tylko zaniepokojenie, ale przerażenie.

Jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw Gruzji niedawno byłem w tym kraju i rozmawiałem z politykami, rządzącymi, ministrem spraw zagranicznych, szefem parlamentu, prezydentem i opozycją. Wszyscy oni artykułowali, że są absolutnie przerażeni tym, co może stać się w Górnym Karabachu. Trudno sobie wręcz wyobrazić, jakie mogłoby to mieć konsekwencje dla sytuacji w Gruzji, szczególnie w aspekcie zainteresowania stron trzecich.